Cela ne peut cependant pas se faire qu'avec des paroles et des déclarations politiques.

Parlons de ce que l'Europe peut faire et doit faire, et mettons collectivement les moyens sur la table pour que l'Europe ne soit pas synonyme de dépenses supplémentaires mais d'utilisation plus efficace des fonds publics, car l'Europe peut être plus efficace que nos États membres pris séparément.